Unia Europejska angażuje się od bardzo wielu lat w rozwiązanie konfliktu w Sudanie. Warto przypomnieć, że Unia poparła podział Sudanu i powstanie Sudanu Południowego. Unia wydała i wydaje setki milionów euro na pomoc humanitarną.